Signora Presidente, onorevoli colleghi, per vari motivi vale la pena creare uno strumento a sostegno delle organizzazioni della società civile che difendono e promuovono i principi dell'articolo 2 del trattato. Innanzitutto, vorrei ricordare che il progetto europeo nacque nel dopoguerra non per creare un vasto mercato ma per proteggere i cittadini dalle malattie della democrazia e dalla povertà che l'aveva devastata. Nacque dalla volontà di paesi che uscivano dal fascismo, dal nazismo e, via via, accolse paesi usciti dalle dittature Grecia, Portogallo, Spagna, paesi dell'Est. È ora di tornare alle radici di quel progetto secondo i meccanismi che proteggono lo Stato di diritto negli Stati membri, sono spesso percepiti come congegni top down che cadono dall'alto invece di partire dal basso, bottom up

La loro forza e indipendenza è preziosa come quella del potere giudiziario e dei media. In terzo luogo, l'Unione dedica fondi, e giustamente, per difendere la democrazia in paesi terzi, inclusi i candidati ma non spende nulla per le ONG nazionali e locali dell'Unione una disparità che va superata. In quarto luogo, il sostegno delle ONG negli Stati membri è praticamente assicurato oggi solo dal fondo EA Norvegia e da associazioni filantropiche spesso è percepito come sostegno che viene da fuori e si creano malintesi. Anche per superare tali malintesi conviene avere, in parallelo, uno strumento che faccia capo alle istituzioni europee.